Ich vermisse eine gesamtheitlich robuste, wirtschafts und sozialpolitische geostrategische Ausrichtung.

Er sichert sich ganze Landstriche für seine Produkte und sichert sich auch entsprechend die Fischereirechte und schützt diese auch vor der Küste von Somalia.

So stelle ich mir eine einheitliche Sicherheitspolitik nicht vor.